Na wstępie swojego wystąpienia chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego sprawozdania Komisji Europejskiej, wszystkim sprawozdawcom cieniom oraz posłom z Komisji Rybołówstwa za poparcie tego sprawozdania. Osiągnęliśmy pełne porozumienie, gdyż sprawozdanie zostało przegłosowane jednogłośnie w Komisji Rybołówstwa Parlamentu Europejskiego. Jeszcze raz chciałbym za to bardzo serdecznie podziękować. Sprawozdanie to, którego celem jest uregulowanie kwestii połowów gatunków płaskich na Morzu Bałtyckim oraz zaprzestania stosowania odrzutów przy modelu zarządzania rybołówstwem, jakim jest całkowity dopuszczalny połów wskazuje, że system ten funkcjonuje odpowiednio i ma praktyczne zastosowanie w odniesieniu do pewnych gatunków ryb. Dlatego należy podkreślić znaczenie wprowadzenia artykułu 15a do rozporządzenia

Należy również zaznaczyć, że przepis ten umożliwia usuwanie z pokładu złowionych jeszcze żywych storni, które w okresie ochronnym nie stanowią żadnej wartości handlowej. Dlatego artykuł ten umożliwia zrównoważoną eksploatację żywych zasobów wodnych.

poprzez wprowadzenie w stosownych przypadkach całkowitego zakazu odrzutów w rybołówstwie Morza Bałtyckiego. Musi doprowadzić do zrównoważonego i wydajniejszego zarządzania zasobami morskimi. Wprowadzenie całkowitego zakazu odrzutów w przypadku storni bądź innych ryb flądrowatych nie jest zasadne, gdyż wpłynie to negatywnie na stan ich zasobów. W trosce o zapewnienie stabilności i przewidywalności rybołówstwa oraz eksploatowania zasobów rybnych w ustalonych granicach należy wyrazić obawę, że wprowadzenie zakazu odrzutów może zostać wykorzystane do zalegalizowania masowych połowów niewymiarowych dorszy w Morzu Bałtyckim w połowach przemysłowych. Ze względu na brak wiarygodnych danych naukowych pozwalających na ocenę przyłowów dorsza w połowach paszowych niezbędne jest niezwłoczne wprowadzenie w pełni udokumentowanych połowów i pełnego monitoringu na statkach prowadzących tego typu połowy. Koniecznym staje się wprowadzenie stu procent kontroli połowów przemysłowych przeprowadzanych przy wyładunku. W przeciwnym razie funkcjonowanie polityki ochronnej zasobów Bałtyku jest po prostu nierealne, a długoterminowy plan zarządzania dorszem bezcelowy. Unia poprzez wspólną politykę rybacką musi natychmiast uregulować kwestię połowów przemysłowych w Morzu Bałtyckim, mając na uwadze, że połowy te z ekologicznego punktu widzenia są niebezpieczne dla bałtyckiego ekosystemu, zwłaszcza że Morze Bałtyckie posiada status szczególnie wrażliwego obszaru morskiego nadany przez Komitet Ochrony Środowiska Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej i jest zatem jednym z najcenniejszych i najbardziej wrażliwych ekosystemów morskich naszego globu. W związku ze zmianami klimatycznymi zachodzącymi w Morzu Bałtyckim wywołującymi zmiany w adaptacji różnych gatunków ryb, a w konsekwencji ich przemieszczaniem i zmianą ich tarlisk, należy dokonać rewizji obszarów ochronnych na Morzu Bałtyckim oraz ustanowić długoterminowy plan zarządzania gatunkami płaskimi na tym akwenie.